Ja, hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovičem. S predlogom se naslavlja problematika davčne obravnave nadomestil in povračil stroškov članom volilnih odborov. Problematika je bila v letu dva tisoč osemnajst začasno rešena rešena s spremembo pravilnika Državne volilne komisije o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračil stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam. Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, in sicer na način da se v davčno osnovo ne všteva celodnevna dnevnica oseminštirideset evrov za vsak dan glasovanja. Vlada se s predlaganimi, s predlaganimi rešitvami glede trajne sistemske ureditve obravnavane problematike ter zastavljenega cilja predloga zakona strinja. Pri tem pa smo tudi opozorili, da je bilo potrebno zaradi jasnosti in določnosti nadomestil, v zvezi z opravljanjem dela članov volilnih odborov, opredeliti tudi višino zneska, od katerega se dohodnina, ne plačuje. Se pravi, od, v predlaganem zakonu ni bilo enoznačno določljivo, s do katerega zneska se ta, dohodnina ni plačevala, kar je pa bilo s sprejetjem amandmaja na Odboru za finance tudi storjeno. Zakonska določba prvega člena se je prilagodila tako, da se višina nadomestila v zvezi z opravljanjem dela na posameznih volitvah ali referendumu, ki ga prejme član volilnega odbora in je oproščen od dohodnine, veže na dvajset odstotkov nadomestila, ki je največ lahko določen za predsednika okrajne volilne komisije. Na Odboru za finance je bil sprejet tudi amandma k tretjemu členu, s katerim se je sledilo opozorilu vlade glede problematičnosti preštevilčenja dosedanjih, dosedanjih tretje do sedme točke v stosedmem členu Zakona v dohodnini zaradi črtanja druge točke tega člena, tako, ker se na Zakon o dohodnini vežejo tudi ostali zakoni. Vlada podpira tudi predlog za povišanje zneska, do katerega se ne plačuje dohodnina od dohodkov za odstop prostora za za izvedbo volitev ali referenduma, se pravi, iz sedanjih dvainštirideset na štiriinosemdeset evrov. Kot sem že predhodno povedala, vlada predlog zakona glede zastavljenega cilja podpira in ugotavlja, da so bile naše pripombe, ki so bile podane k v mnenju vlade, sprejete, za kar se vam tudi zahvaljujemo. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč ...